Doamna președintă, stimată colegă, sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Ați vorbit de protecția datelor, de protecția consumatorilor. Sunt de acord că trebuie să avem un cod european, dar ce părere aveți suntem în situația în care avem o infrastructură în toate zonele? Ce putem să facem cu zona rurală? Ce putem să facem cu cetățenii care nu au abilitățile de utilizare? Nu credeți că ar trebui ca acest cod european să fie susținut și de investiții, de un buget pentru zonele îndepărtate și pentru zonele rurale pentru cunoștințe și abilități ale cetățenilor în operare?